We wszystkich wypowiedziach, również w wypowiedzi pana komisarza, pobrzmiewał jeden temat więźniowie polityczni.

Jednym z tych elementów jest stałe, permanentne, konsekwentne domaganie się uwolnienia więźniów politycznych i ich rehabilitacji.